Dámy a pánové, někdy začátkem roku mne jedny ukrajinské noviny požádaly o rozhovor. První otázka, kterou mi redaktor položil, byla Proč jste nás vy Evropská unie a Evropský parlament hodili přes palubu?

A vy nejste schopni vyřešit už druhý rok ani tak prostou věc, jako je bezvízový styk.

Mezitím se odehrál Majdan, Rusko anektovalo Krym, vypukla válka na východě. Ani tyto otřesy nezahubily myšlenku, že Ukrajina patří do Evropy.